J'essaie de le faire le plus intelligemment possible et je poursuis mes concertations, de manière constructive, pour l'appliquer sur place sans le remettre en cause mais, au contraire, en renforçant l'activité touristique avec les autorités italiennes.

Je rappelle que cette directive, à laquelle vous avez tant contribué il y a quelques années, est une directive de simplification administrative. Les services sociaux sont en partie couverts, et le Parlement avait d'ailleurs rejeté un amendement qui proposait leur exclusion. S'ils sont prestés par l'État, ils sont néanmoins exclus du champ de cette directive. Quant aux services économiques d'intérêt général, les dispositions de la directive sur la prestation transfrontalière temporaire ne s'appliquent pas.

de production manufacturière dans l'industrie, mais il s'agit là d'une autre question.